Parlament Europejski wielokrotnie wzywał Komisję do wprowadzenia regulacji zwiększającej niezależność funkcjonowania sekretariatu Komitetu Nadzoru OLAF. Dotychczasowe zasady organizacyjne budziły uzasadnione obawy co do możliwości występowania konfliktu interesów. Jest to oczywiste w sytuacji, gdy organ nadzorujący jest powiązany finansowo i kadrowo z instytucją nadzorowaną. Niejednokrotnie budziło to wątpliwości, czy członkowie Komitetu Nadzoru mogą prawidłowo wykonywać swoje obowiązki. Zmiana rozporządzenia była więc pilnie potrzebna, by uniknąć podejrzeń, że OLAF mógłby negatywnie wpływać na funkcjonowanie Komitetu Nadzoru. Przesunięcie środków sekretariatu Komitetu Nadzoru z linii budżetowej i planu zatrudnienia OLAF u do linii budżetowej i planu zatrudnienia Komisji Europejskiej pozwolą na osiągnięcie takiej niezależności. Dlatego chciałabym podziękować pani komisarz Georgievej za wysłuchanie głosu Parlamentu.